Frage beantwortet Da hat sich jemand angesprochen gefühlt, und Frau Bašescu hat geantwortet. Ich habe keine blaue Karte übersehen, sondern ich bin nach der Geschäftsordnung verpflichtet, den Fluss der Debatte aufrechtzuerhalten.